Strategia energetică a Uniunii trebuie să se concentreze asupra eficienței energetice, a reducerii consumului de energie primară și a sărăciei energetice, a promovării energiei din surse regenerabile și a securității energetice a Uniunii. Este însă absolut necesar ca strategia energetică a Uniunii să fie corelată și cu politica industrială, politica de transport, politica de cercetare și inovare și politica privind lupta împotriva schimbărilor climatice. Solicităm Comisiei și statelor membre să dezvolte instrumentele financiare și fiscale necesare pentru eficiență energetică, în special în sectorul clădirilor, și să acorde prioritate eficienței energetice și infrastructurii energetice inteligente, în viitorul cadru financiar multianual. Uniunea trebuie să acorde o mai mare importanță parteneriatului estic și în special regiunii Mării Negre, regiune cu o importanță geostrategică deosebită pentru securitatea energetică și pentru diversificarea rutelor de aprovizionare cu energie a Uniunii. Invităm Comisia și statele membre să continue punerea în aplicare a proiectului european al coridorului sudic al gazelor naturale, în special al proiectului Nabucco, care ar putea îmbunătăți în mod semnificativ siguranța aprovizionării cu energie.